Domnule Președinte, onorați membri ai Parlamentului, obiectivul general al politicii Uniunii Europene pentru multilingvism este acela de a pune în valoare

Conform articolului 151 din tratat, acțiunea comunitară trebuie să își propună încurajarea cooperării între statele membre pentru a contribui la înflorirea culturilor statelor membre, respectând în același timp diversitatea lor la nivel național și regional și punând în prim plan patrimoniul nostru cultural comun. Pe baza acestor principii, Comisia Europeană, în strânsă cooperare cu statele membre pune în aplicare strategia de promovare a multilingvismului și a diversității lingvistice, document adoptat în septembrie 2008, care se adresează tuturor limbilor vorbite în comunitate. Toate aceste limbi reprezintă o parte integrantă din patrimoniul nostru cultural comun, iar fiecare dintre limbile naționale, regionale, minoritare și ale migranților, vorbite în Europa, adaugă o fațetă moștenirii noastre culturale comune. După cum cunoașteți, Comisia Europeană a invitat statele membre să țină seama de predarea limbilor regionale și minoritare în strategiile lor naționale de promovare a multilingvismului în societate. Deciziile Uniunii Europene în acest domeniu nu înlocuiesc măsurile luate la nivelul statelor membre, ci le sprijină și vin în completarea acestora.

Nu există legislație comunitară care să reglementeze utilizarea limbilor în statele membre și, de asemenea, nici tratatul nu prevede prerogative pentru adoptarea unor asemenea dispoziții. Respectul pentru diversitatea lingvistică și culturală este consacrat prin articolul 22 din Carta Drepturilor Fundamentale, care prevede ca Uniunea să respecte diversitatea culturală și lingvistică. După cum știți dispozițiile Cartei sunt adresate instituțiilor și organismelor Uniunii, precum și statelor membre, numai atunci când acestea pun în aplicare legislația comunitară. În consecință, statele membre rămân factori de decizie în ceea ce privește politica lor lingvistică internă, inclusiv în ceea ce privește limbile regionale și minoritare. Protecția persoanelor care aparțin minorităților naționale reprezintă o parte integrantă din respectarea drepturilor omului, acesta fiind unul dintre principiile pe baza căruia este constituită Uniunea, astfel cum se arată

În consecință, statele membre ar trebui să utilizeze toate instrumentele juridice care le sunt disponibile, pentru a garanta drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale, în conformitate cu propria lor ordine constituțională și cu obligațiile și angajamentele care le revin în temeiul dreptului internațional. Acesta din urmă, dreptul internațional, include, de exemplu, Carta Europeană pentru Limbi Regionale și Minoritare a Consiliului Europei, care reprezintă un cadru global în acest sens, precum și recomandările Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, la care Parlamentul European a făcut apel în diferite ocazii.